Este nuevo Convenio Internacional del Cacao que votaremos mañana recoge, sin lugar a dudas, muy oportunamente medidas que mejoran el anterior, medidas como el desarrollo de las economías productoras, unos precios justos tanto para productores como consumidores y un marco sostenible tanto en términos medioambientales como sociales. Creo que es precisamente en este marco social en el que hace hincapié la Resolución que acompaña a este Convenio, y que también vamos a votar mañana. Creo que el hecho de que se fije básicamente en la erradicación del trabajo infantil es un gran acierto, porque es uno de los problemas que tenemos y, como ha dicho el Comisario, llevamos tiempo intentando luchar contra él, pero la verdad es que las cifras que nos ha dado de 124 millones de niños que trabajan en el mundo no dan muchas alegrías. Creo, en este sentido, que es una batalla muy difícil y es de esas batallas que hay que librar desde muchos frentes.

El segundo consistiría en la aplicación —y esto creo que es importante y no se ha mencionado aquí— de los avances en investigación y desarrollo para que tengamos técnicas de cultivo y recogida del cacao que no hagan necesario este trabajo infantil. Y, por último, la elaboración de una norma europea sobre trazabilidad y sostenibilidad. Creo que la Comisión haría bien en intentar estudiar estas propuestas y también me gustaría saber la opinión del Comisario sobre ellas.